Señora Presidenta, en la lucha contra el cambio climático debemos estar todos en el mismo barco y avanzando en la misma dirección. Debemos ir hacia un modelo energético libre de CO2 y de contaminación, pero la transición debe hacerse de manera ordenada, inteligente y sobre todo, respetando los derechos humanos. La Unión Europea pretende acabar con las ayudas del carbón europeo, argumentando que es más caro que el proveniente del exterior. Se le olvida valorar el coste que el carbón importado tiene respecto al trabajo esclavo, el trabajo infantil, el coste ecológico del transporte hasta Europa y el riesgo que genera de dependencia energética, así como el intervencionismo por parte de los países que subvencionan la extracción y el coste socioeconómico de dejar a miles de familias afectadas por la pérdida de empleos directos e indirectos, sin su plan adecuado de reestructuración. Exijo a la Comisión Europea que ponga énfasis en los proyectos de investigación de captura y almacenamiento de CO2 y que elabore un plan de reestructuración laboral adecuado para el sector del carbón. También exigimos a nuestro Gobierno que respete los acuerdos que ha firmado hasta 2018 y que participe en la propuesta de futuros programas de apoyo más allá de esa fecha.